Ich glaube, in der analogen Welt wäre es völlig undenkbar, dass ein Käufer in einem Laden abgewiesen wird, lediglich weil er in einem anderen Staat lebt. Genau das ist das, was zurzeit noch im Interneteinkauf geschieht. Das ist eines der Dinge, die wir beim Geoblocking auf jeden Fall verhindern müssen, denn das ist schlicht und einfach Diskriminierung von Menschen je nachdem, aus welchem Land sie sind oder auch ob sie eine Kreditkarte haben, die in dem richtigen Land ausgestellt worden ist.

Bereits in unserem Bericht vom Januar haben wir als Parlament gesagt, das wäre der falsche Weg, weil die Plattformen so unterschiedlich gestaltet sind, dass man eben nicht eine Lösung für alle bringen kann, sondern die spezifischen Probleme in diesen Bereichen angehen muss,

Ich denke, dass ist die richtige Herangehensweise, so können wir vorangehen. Was auch angegangen werden muss, und das wird in diesem Paket hoffentlich auch sehr stark für die Verbraucher und Verbraucherinnen der Fall sein, ist, dass wir auch mehr Transparenz beim Einkauf im Internet haben, damit die Bürger und Bürgerinnen nicht dadurch übervorteilt werden, dass eben intransparente Informationen da sind oder aber versteckte Gebühren oder aber, dass das Unternehmen erst am Ende eines Bestellvorgangs